Hvala lepa za besedo, spoštovana podpredsednica. Spoštovane poslanke in poslanci, spoštovana prisotna gostja. S predloženimi spremembami Zakona o dohodnini se v temelju zasledujeta dva cilja. In sicer da nadomestilo za delo članov volilnih odborov na volitvah in referendumih po sprejeti spremembi danes obravnavanega zakona postane predmet oprostitve ter da bo do nekoliko višjega zneska, in sicer do predlagane višine štiriinosemdeset evrov, oproščen plačila dohodnine tudi dohodek za odstop prostora za izvedbo volitev ali referenduma, tako na državni kot na lokalni ravni. Predlog obravnavane novele je pripravljen na podlagi opozorila Državne volilne komisije, ki v svojem dopisu opozarja na nastali problem ob izvedbi zadnjih, predčasnih volitev v državni zbor in lokalnih volitev v letu dva tisoč osemnajst. Na podlagi zahteve Finančne uprave Republike Slovenije in Ministrstva za finance je prišlo z ukinitvijo plačevanja nadomestil članom volilnih odborov v gotovini tudi do drugačne davčne obravnave nadomestil in povračil stroškov članov volilnih odborov, v skladu s katero bi morala biti plačila članom za delo v volilnem odboru obdavčena z dohodnino. Glede na dejstvo, da vse od osamosvojitve Republike Slovenije člani volilnih odborov od nadomestil, ki so jih prejeli za opravljanje dela na volitvah in referendumih, niso plačevali dohodnine oziroma se plačila nadomestil niso vštevala v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se je s tem sprožilo tako vprašanje več kot petindvajsetletne prakse, prav tako pa je bilo na tej osnovi moč zaslediti tudi bistveno zmanjšanje interesa ljudi za njihovo nadaljnje sodelovanje pri izvedbi volilnih opravil. In prav slednje je lahko pomembno in ogrozi dosedanjo prakso oblikovanja in zakonitosti dela najpomembnejših organov, v okviru izvedbe demokratičnih volitev, torej delo volilnih odborov, ki navsezadnje vodijo glasovanje na voliščih in ugotavljajo izid glasovanja na posameznem volišču. Začasna rešitev, ki jo je podala Državna volilna komisija in je bila realizirana s spremembo pravilnika in vladne uredbe, je v dani situaciji sicer upravičila svoj namen, a vendarle se v tem oziru kaže potreba po sistematični ureditvi tega problema in sprejetju dolgoročne zakonske rešitve za nemoteno izvedbo vseh nadaljnjih volitev in referendumov. Pri tem pa pomembno, da predlagana ureditev ne bo poslabšala dosedanjega pravnega položaja članov volilnih odborov in da je predlagana davčna obravnava v skladu z načelom pravne varnosti in zaupanja v pravo, saj se vsem tem dolgem obdobju od osamosvojitve Republike Slovenije prejemki oziroma nadomestila, ki so jih člani volilnih odborov prejeli za opravljanje dela na volitvah in referendumih, niso vštevali v davčno osnovo dohodka iz zaposlitve. Glede na navedeno bomo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlog novele Zakona o dohodnini tudi podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Stališče poslanske skupine ...